við getum núna haldið hér áfram þessari umræðu og farið að vinna okkur niður málalistann sem er brýnn en við erum hér í þriðju umræðu og ræðum hér um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer sjötíu og átta um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar með síðari breytingum og ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti frá iðnaðarnefnd en það var þannig að í annarri umræðu um þetta mál þá komu upp efasemdir hjá háttvirtum þingmönnum arnbjörgu sveinsdóttur um þetta mál sem olli því að hún kallaði málið inn til nefndar milli umræðna og ég tel að það hafi verið á ákveðnum misskilningi byggt og það var ákveðið af nefndinni að málið væri skýrt í nefndaráliti það er gott að við skyldum gera það vegna þess að þá liggur það líka fyrir að þetta mál á ekki að leiða til þess að það verði skertar beinar niðurgreiðslur til húshitunarkostnaðar það er til notendanna sjálfra heldur er eingöngu verið að taka úr potti sem lýtur að öðrum málum eins og ég mun hér gera grein fyrir en geri ég nú grein fyrir nefndarálitinu virðulegi forseti en það var þannig eins og ég sagði að málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu og hefur nefndin fjallað um málið að nýju nefndin ræddi sérstaklega þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu að hlutfallið sem varið skuli til orkusparnaðaraðgerða verði hækkað úr einu prósenti í þrjú prósent nefndin áréttar að í frumvarpinu er eins og fram kemur í athugasemdum við það lagt til að afnema takmörkun á hámarki niðurgreiðslna vegna raforkunotkunar á varmadælur til húshitunar gera mögulegt að styrkja breytta orkuöflun til húshitunar og styrkja endurbætur á íbúðarhúsnæði á köldum svæðum samkvæmt lögum númer sjötíu og átta tvö þúsund og tvö njóta niðurgreiðslur á húshitun forgangs þegar kemur að ráðstöfun þeirrar heildarfjárveitingar sem ákveðin er í fjárlögum hverju sinni til niðurgreiðslna á húshitunarkostnaði stofnstyrkja til nýrra hitaveitna jarðhitaleitar og annarra verkefna sem kveðið er á um í lögunum í lögunum er kveðið á um hverjir geti notið niðurgreiðslna og ekkert hámark sett á hversu stórt hlutfall heildarfjárveitingarinnar má renna til að greiða niður húshitunarkostnað utan þess að eitt prósent af heildarfjárveitingunni skal fara til orkusparnaðaraðgerða þessu til viðbótar er í lögunum að finna virðulegi forseti heimildarákvæði um að auk þess að veita fé til niðurgreiðslna á húshitun og orkusparnaðaraðgerða sé heimilt að veita að hámarki tuttugu prósent af heildarfjárveitingunni til stofnstyrkja vegna nýrra hitaveitna og að hámarki fimm prósent af heildarfjárveitingunni til jarðhitaleitar þessar heimildir hafa verið nýttar á undanförnum árum og hluta heildarfjárveitingarinnar því verið varið til þessara verkefna en í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að á undanförnum árum hafa stjórnvöld greitt út um þúsund milljónir króna vegna styrkja til nýrra hitaveitna og að alls hafa um tvö þúsund íbúðir farið af rafhitun og yfir á hitaveitu þannig að margt hefur gerst virðulegi forseti í þessum efnum á undanförnum árum eins og fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu voru fyrir árið tvö þúsund og níu veittar tæplega eina tvær milljónir króna í fjárlögum á lið ellefu til þrjú hundruð sjötíu og þrjú miðað við þá fjárhæð má gera ráð fyrir að verði hlutfall vegna orkusparnaðaraðgerða hækkað úr einu prósenti í þrjú prósent kunni framlög til þeirra að hækka úr tólf milljónir króna í þrjátíu og fimm milljónir króna á móti þessari hækkun kemur að verkefnum um hagkvæmniúttekt á varmadælum og smávirkjunum er lokið en til þeirra fóru árlega tíu milljónir króna af heildarfjárveitingunni þá verður kostnaði vegna þess að framlag til orkusparnaðaraðgerða er hækkað úr einu prósenti í þrjú prósent mætt með því að minna fé fer í stofnstyrki til nýrra hitaveitna og jarðhitaleitar og því sem upp á vantar mætt með því að minna fé fer í stofnstyrki til nýrra hitaveitna og jarðhitaleitar því mun ekki koma til lækkunar á beinum niðurgreiðslum húshitunarkostnaðar í tengslum við breytingarnar nefndin áréttar að breytingin hefur engin áhrif á rafmagnsreikninga þeirra heimila sem eru með rafhitun við leggjum því til að þetta frumvarp verði samþykkt og undir þetta rita sú er hér stendur álfheiður ingadóttir háttvirtur þingmaður og háttvirtir þingmenn eygló harðardóttir herdís þórðardóttir kristján þór júlíusson björk guðjónsdóttir og grétar mar jónsson ég virðulegi forseti vona og held að þetta hafi skýrt málið og eins og ég segi þá er